Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono tornato questa mattina da Tunisi dove ho avuto alcuni incontri istituzionali a partire dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, che mi ha confermato che l'obiettivo principale dell'attacco terroristico era il parlamento tunisino. Nello scambio di opinioni avuto con i diversi interlocutori ho percepito la consapevolezza che la Tunisia potesse essere un bersaglio ideale per un attacco terroristico. Questo paese che ha dato l'avvio alla Primavera araba è anche il paese più avanzato sulla strada della transizione democratica e la capacità delle forze politiche di dare vita, non senza una vivace dialettica, ad una Costituzione moderna e ad un governo di unità, dopo le elezioni di qualche mese fa, non può che essere sottolineata positivamente. Da parte nostra dobbiamo avere una altrettanto adeguata consapevolezza che la Tunisia è stata colpita proprio perché un esito positivo di questo esperimento rappresenterebbe un punto di riferimento per tutta la regione e per tutta l'Europa, perché ciò sarebbe la più ampia dimostrazione che è possibile assicurare un futuro democratico e libero in un paese arabo. E questo per i terroristi non è tollerabile, perché il loro obiettivo è il caos in tutta la regione mediterranea. Per questo non si può che concordare con le affermazioni del presidente della Repubblica tunisina il terrorismo non è solo un problema della Tunisia, ma riguarda tutti. Anche perché nell'attentato al museo del Bardo sono stati uccisi molti turisti europei e ciò ha provocato una duplice conseguenza da una parte l'innalzamento del livello di paura, già molto alto per le vicende che investono la Libia, e dall'altra una ricaduta negativa sull'immagine della Tunisia con oggettive conseguenze devastanti penso soprattutto agli introiti economici derivanti dall'attività turistica. Se ci è chiaro tutto questo, allora abbiamo bisogno di poche parole e di molti fatti concreti. Oggi, non domani! L'Europa ha più che mai un compito decisivo nei confronti della Tunisia, su due versanti. Innanzitutto serve un sostegno politico alle istituzioni e alle forze democratiche agendo sul piano istituzionale e civile, per rafforzare gli anticorpi capaci di fronteggiare la minaccia sempre più pervasiva dello Stato islamico e qui,

E poi serve un cospicuo contributo finanziario, subito, sulla falsariga di ciò che abbiamo qualche minuto fa accordato all'Ucraina sotto il profilo dell'assistenza finanziaria. Questo è il primo banco di prova della nuova politica di vicinato, della sua capacità di essere flessibile e di individuare le priorità, e non ho dubbi a dire che per noi, per i Socialisti e democratici, la Tunisia è oggi la priorità. Signora Alto rappresentante, sono consapevole della sua sensibilità, ma le chiedo di farsi partecipe di questa nostra richiesta e di rendere possibile al più presto, oltre alle cose che lei ha detto, una decisione politica da parte della Commissione europea e del Consiglio dando un seguito concreto al Consiglio di associazione che si è svolto il 17 maggio, proprio per fare in modo che questi fatti rispondano efficacemente ai problemi che oggi abbiamo in Tunisia.